Je suis persuadé que c'est la tendance vers laquelle on va, et c'est la raison pour laquelle je la combats.